Discriminarea și expulzările colective sunt interzise. Aceasta este legea pe care toți o susținem, indiferent de grupul politic din care venim. Comisia trebuie să prezinte de îndată, clar și public, analiza fiecărui caz și să indice responsabilități și măsuri.

Doresc, însă, să punctăm în mod onest responsabilitatea fiecăruia, inclusiv responsabilitatea autorităților române, politicieni din toate partidele politice, pentru ceea ce au făcut și pentru ceea ce nu au făcut în ultimii 20 de ani pentru această minoritate etnică